Hvala za besedo, podpredsednik. Kolegice in kolegi! Gospa ministrica, zdaj normalno je, da se, v parlamentarni demokraciji v tem državnem zboru nekako delimo na koalicijo in opozicijo. Vendar pa samo menim, da obstajajo teme, kjer moramo najti skupni jezik ne glede na to, iz katere stranke kdo je. Zame osebno so ena od takih tem zagotovo projekti v lokalnem okolju. Poslanec, ki živi, ki diha, ki je v dobrem odnosu s svojimi volivci, ki spoštuje zaveze, ki jim je ki jih je dal volivcem, ki je tudi v dobrem odnosu z županom zagotovo skuša uresničevati projekte na občinski in na lokalni ravni pri katerih, če tako rečemo, ima prste zraven tudi država. Zdaj iz, volilnega okraja, kjer samo prihajam Škofja Loka dva, ki vključuje občine Gorenja vas, Poljane, Železniki in pa Žiri, lahko rečem, da smo v prejšnjem mandatu praktično vse projekte zaradi odličnega sodelovanja z infrastrukturnim ministrom Petrom Gašperšičem in pa zaradi odličnega sodelovanja, z ministrico za okolje in prostor gospo Ireno Majcen uvrstili v financiranje s strani državnega proračuna, projekti so v teku, projekti se izvajajo, nekateri že zaključujejo, nekateri se še bodo začeli. Kot sem samo rekel, ko pride do projektov na lokalni ravni, jaz, politiko odmislim in vem, da moram z ministri sodelovati, posebno še z ministri, ki so zadolženi za infrastrukturo in pa za okolje in prostor, ker verjetno je vsem nam v skupnem cilju, da se nekaj za ljudi naredi. In, prejšnji mandat kadarkoli smo z župani zaprosili nekako za termin na ministrstvu, vedno je bil, hitro odgovor kdaj, kako, mogoče ne takoj, vendar pa konkretno za ministrstvo za infrastrukturo, ne vem, če sem kdaj čakal več kot dva tedna. Zakaj postavljam to vprašanje? sedemnajstega januarja sem klical na vaše ministrstvo, gospa Bratušek, dobil, neko gospo iz vašega kabineta in sem zaprosil za sestanek, z vami na temo četrte razvojne osi in pa projektov, ki potekajo v občini Gorenja vas - Poljane, tja bi prišla skupaj z županom Milanom Čadežem. Gospa je rekla, pošljite na mail. Poslal sem na mail, čakal do preteklega petka, to je, devet dni, osem dni, odgovora ni bilo. Niti ni bilo odgovora, trenutno je ministrica zasedena, vam bomo sporočili naknadno. Zato sem pač poklical, komaj dobil kabinet, ker se je že sekretarka javila oziroma tam, a je varnostna služba in je kar rekla, ministrica je na sestanku. Ne, ne more receptorka vedeti, a ste na sestanku ali ne. To je pač neka usmeritev in potem je gospa rekla: "Ministrica je zasedena do konca februarja." Glejte, gospa ministrica, jaz ne verjamem, da ste zasedeni do konca februarja. Verjamem pa, da bi lahko poslanec Državnega zbora Republike Slovenije ne glede na to, iz katere stranke prihaja, če gre za konkretne zadeve, dobil pri vas termin. Zanima me, zakaj ni bilo termina, oziroma kar je še huje, zakaj niti ni bilo odgovora, da termina ni ...